Es steht außer Zweifel, dass die Entwicklung in Kasachstan nicht immer so verläuft, wie wir sie uns hier in Europa vorstellen. Aber man sollte auch bedenken, woher dieses Land kommt.